Ja. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Zdaj, glede na to, da smo dobili obrazložitev, da je od državnega sekretarja, gospoda Dragonje, da je agencija proučila naš amandma in tako naprej, me zanima, koliko družb bi bilo predmet revizije po, našem predlogu in koliko družb je zdaj po tem predlogu, ki ga je, predlagala ta koalicija oziroma, zdaj jaz ne vem, ali vlada ali koalicija, no. Ker zdaj meni je malo čudno, da zakonodajno-pravno, oziroma bom tako rekel, zakonodajno telo, se pravi to koalicijo, parlament, in amandma tega zakonodajnega telesa, poslank in poslancem, zagovarja izvršilno oblast. Glejte, to je to je zdaj neal zmešano, tukaj zdaj glede na ustavo ločimo zakonodajno oblast, izvršilno oblast sodno oblast. In tako naprej. In zdaj ta amandma, ki so ga dali poslanci, ki je zakonodajna oblast, zagovarja izvršilno oblast. Tako da dajte poslanci, jaz. Kolegi in kolegice, prosim, jaz pričakujem od vas, da boste povedal. Ampak še enkrat, bom pa zdaj izvršilno oblast vprašal, ke izgleda, je to amandma izvršilne oblasti, da pove, koliko je teh družb tako in drugače in še, glejte, to, da ste prestavili zadevo za eno leto, gospe in gospodje, to seveda pomeni, da vi ne želite, da zdaj pride nekdo oziroma revizor, da bo pregledal te družbe, ampak ste dali enostavno družbam čas, da se pripravijo, glejte, da malo počistijo, da malo počistimo, kajti leto prvi prvi dva tisoč dvajset bo ravno tako problematično s tega revizijskega postopka, ravno tako, zdaj pa da bojo malo počistili tisto, kar revizor ni treba, da vidi. To je lahko eden izmed razlogov, da ste dali ta amandma, ampak me pa zanima res, a ste jim dali možnost, da to počistijo in jim date ta čas zdaj tem družbam?